Voorzitter, ik heb vandaag een enorm sterk gevoel van Opnieuw wil dit Parlement de uitgavenkant verhogen en opnieuw is er geen politieke wil aanwezig om te bezuinigen. Het Parlement presteert het zelfs om voor bepaalde zaken meer geld te vragen dan de Commissie, zoals 3 miljoen voor de Turks Cyprioten, miljoenen meer voor geldverslindende agentschappen, 20 miljoen voor proefprojecten, 139 miljoen voor heilloze projecten als klimaatverandering, windenergie en ideeën,

En als klap op de vuurpijl 100 miljoen extra voor de Palestijnse gebieden. Het is de onbeschaamdheid van het Parlement hier die me uiterst bedroefd stemt. Het altijd maar meer eisen en daarmee totaal geen oog hebben voor de burger, die een zeer moeilijke tijd doormaakt.